Myślę, że ta debata o wizach jest klasycznym przykładem tego, że można próbować Ukraińcom pomagać, bo jestem głęboko przekonany, że to jest w interesie narodu ukraińskiego, o czym sami Ukraińcy wiedzą, ale to jest też w głębokim interesie społeczeństw Unii Europejskiej.